Señor Presidente, la Unión Europea es el quinto socio comercial de Taiwán, mientras que, para la Unión, la isla asiática ocupa el decimocuarto puesto entre sus socios comerciales. El intercambio comercial entre ambas partes ha experimentado un incremento del 800 en las últimas décadas, llegando en la actualidad a un volumen anual de 27,5 billones de euros. Solo durante el pasado año el comercio entre la Unión y Taiwán experimentó un crecimiento del

Por ello, es preciso profundizar en nuevas medidas que permitan eliminar los obstáculos que en la actualidad −tales como aranceles, prohibiciones comerciales, impuestos o tasas sobre el producto de lujo− impiden aprovechar todo el potencial de intercambio comercial con Taiwán, dando con ello pasos decisivos en favor de un acuerdo dinámico y ambicioso, un acuerdo de libre comercio, del que soy partidario. El acuerdo de libre comercio es necesario y favorecerá a las partes. No basta, señor Comisario, con un buen diálogo comercial.